Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, il y a une contradiction fondamentale dans vos choix. En liant la supervision budgétaire consistant en fait à réduire les dépenses sociales et publiques tandis que les banques sont sans cesse soutenues et les marchés financiers satisfaits à l'enjeu de l'emploi, c'est comme si vous vouliez marier l'eau et le feu. Ceci empêche d'ailleurs la relance au sein de l'Union européenne car les richesses produites reculent sans cesse. Développer l'emploi et le travail ne peut se faire qu'avec une nouvelle répartition des richesses, donc par l'amélioration de la rémunération du travail et l'amélioration des retraites et une nouvelle manière de produire ces richesses en s'engageant dans la mutation écologique de la production qui serait créatrice de millions d'emplois en Europe. D'autre part, il faudrait remplacer le mécanisme européen de stabilité, qui est en fait un mécanisme d'austérité, par un fonds européen lié à une banque centrale européenne octroyant un nouveau crédit conditionné à la création d'emplois, à la formation, au progrès écologique, et en promouvant les services publics européens pour les biens communs européens dans des activités comme l'eau, l'énergie, les transports, la santé, l'environnement, la formation, la culture, sans quoi il n'y aura pas ce que vous promettez.